In die zin hebben wij in vijf jaar tijd weinig bereikt en zou je moeten zeggen dat deze stap, een Europese toezichthouder, ongelooflijk belangrijk is.

Dusdanig belangrijk, dat de democratische controle niet onderschat kan worden.

Een belangrijk punt is dat de bankenunie hiermee niet af is. Een bankentoezichthouder kan problemen constateren, maar de dodelijke omhelzing tussen overheden en de banken is hiermee niet doorbroken.